În momentul de față, toată industria europeană trece printr o perioadă dificilă, iar perspectivele nu sunt deloc încurajatoare.

Competitivitatea în acest sector trebuie stimulată, iar planul de acțiune adoptat de Comisie în acest sens se concentrează tocmai pe inovare și realizarea investițiilor necesare în acest domeniu.

În ceea ce privește țara mea, România are capacitatea de a produce mașini la o tehnologie industrială de vârf, iar noile modele Dacia confirmă întocmai acest lucru. Rolul FEAG a devenit mai important în contextul crizei, oferind sprijin angajaților din sector.